hæstvirtur forseti ég tala fyrir tillögu til þingsályktunar um strandsiglingar fyrsti flutningsmaður er háttvirtur þingmaður jón bjarnason en ásamt honum flytja tillöguna sá sem hér stendur og háttvirtir þingmenn katrín jakobsdóttir árni þór sigurðsson þuríður backman kolbrún halldórsdóttir og guðjón

að undirbúa að strandsiglingar verði hluti af vöruflutninga og samgöngukerfi landsins ráðherra móti stefnu og aðgerðaáætlun og leggi fram lagafrumvörp í þessu skyni ef með þarf þannig að ríkið geti tryggt reglulegar strandsiglingar til allra landshluta með því að bjóða út siglingaleiðir ráðherra láti meta kostnað við að halda uppi reglulegum strandsiglingum um allt land miðað við skilgreinda þjónustu og geri tillögur um siglingaleiðir sem bjóða á út ráðherra skili niðurstöðum til alþingis eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og níu ég legg áherslu á að það er kannski mikilvægara nú en oft áður að þessi tillaga verði tekin

fjárfest í höfnum og mannvirkjum sem síðan hafa ekki verið nýtt sem skyldi öllum sem skoðað hafa málið ber saman um að

skynsamleg ráðstöfun það virðast allir leggjast á sveif í orði en skort hefur á að menn séu tilbúnir að fylgja þessu eftir í verki þessi tillaga hefur verið lögð fram áður og nokkuð oft á hundrað tuttugasta og sjöunda hundrað tuttugasta og áttunda hundrað þrítugasta og fyrstu hundrað þrítugasta og annað hundrað þrítugasta og þriðja og hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi og er nú lögð fram að nýju örlítið breytt ég vísa til umræðu sem fram hefur farið um þetta þingmál í þingsal ég vísa til greinargerðar sem fylgir frumvarpinu og ætla